Lassan tíz éve annak, hogy az Európai Parlament foglalkozik a CIA nak azzal az akciójával, amelynek során illegálisan és titkosan foglyokat szállított és tartott börtönben uniós tagországokban. A bizonyítékok ismertek, de a beismerés még várat magára.

Az érintett tagországok pedig nem működnek közre az ügy tisztázása érdekében.

Nem merjük kimondani az Egyesült Államok legfelsőbb vezetőinek a felelősségét?

Éppen itt lenne az ideje annak, hogy a tényeket, az igazságot egyértelműen, világosan rögzítsük, és ezek után elvárjuk, hogy ennek következményei is legyenek.